Hvala lepa, spoštovani minister. moram reči, da sem delno sicer zadovoljen z odgovori, tudi predvsem, kar se tiče splošnega dela. kar pa se tiče konkretno te problematike, ki pač ni osamljena, ne, dejansko je res, da, bi mogla zdaj to zadevo, za to sanacijo poskrbeti izključno država, ampak je prišlo očitno do nekih komunikacijskih šumov. Poleg tega pa je to območje tudi Natura dva tisoč, kar pa je verjetno še dodatno zapletlo situacijo. Zelo me torej veseli, da ste se dobro pripravili na moje vprašanje. Problematika je res pereča v celoti državi, posebej na področjih, kjer se vedno bolj pogosto pojavljajo divjanja, razlivanja in poplavljanja hudournikov, verjetno tudi zaradi vpliva podnebnih sprememb. Z odgovorom, sem sicer, kot sem že dejal, zadovoljen, vseeno pa bi prosil neka dodatna pojasnila. Predvsem bi še enkrat opozoril, da je po mnenju lokalnih skupnosti premalo rednega vzdrževanja vodotokov, ki so izključno v državni lasti, potekajo pa tako po občinskih kot površinah v zasebni lasti. Struge, nabrežine in zadrževalniki voda, potokov in rek so pogosto neočiščeni, občine opozarjajo na to, vendar je odziv Direkcije za vodo oziroma njihov njihovih koncesionarjev nezadovoljiv, razlog pa je najpogosteje v denarju. Država ne zagotovi dovolj denarja za redno vzdrževanje. Zato bom še enkrat več, izpostavil nekaj primerov, ki dokazujejo, je temu tako. Na področju Občine Litija, ki je pogosto ogrožena zaradi podivjane reke Save in njenih pritokov, je primer Loškega potoka pri Spodnjem Hotiču, ki, če bi bil redno vzdrževan, zagotovo ne bi bilo tako katastrofalnih posledic, ki jih morajo nositi lastniki parcel, ki imajo uničeno svoje premoženje. Prav tako ne bi bilo toliko škode in posledično stroškov lastnikov stavb v naselju Stavbe v mestu Litija, naselji Smrekarice, Ponovič, Save ter Spodnjega Loga ob vsakem vsakih večjih padavinah. Ste sicer nov minister za okolje in prostor, v dosedanjem delu kažete veliko pozitivne energije za odpravo mnogih dosedanjih nepravilnosti in težav na tem področju, me pa vseeno zanima, kako se boste lotili tega področja konkretno in ali bo država zagotovila več